Signora Presidente, onorevoli colleghi, le numerose autorità nazionali, con funzioni di guardia costiera, sono responsabili di molti compiti, in ambiti anche molto diversi, come la sicurezza della navigazione, il soccorso in mare, il controllo delle frontiere, i controlli doganali, quello sulle attività di pesca e la protezione dell'ambiente. Ma non esiste ancora un vero sistema di cooperazione.

Ci sono ritardi e lacune da colmare, come ad esempio per mettere a fattor comune le informazioni sulle competenze, i poteri e le capacità delle altre autorità, per incrementare il numero limitato di risorse operative, per condividere risorse e colmare carenze in termini di pianificazioni e operazioni congiunte. Grazie a questa proposta le operazioni di sorveglianza, prevenzione e controllo marittimo saranno coordinate a livello europeo, per migliorare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed efficaci anche sotto il profilo dei costi. Tale cooperazione oggi è fondamentale nell'attuale contesto migratorio. I forti flussi migratori cui si è confrontata l'Unione europea impongono infatti un rafforzamento della solidarietà materiale e umana.